Tisztelt Elnök úr! A Magyarországról szóló vita alapjául szolgáló jelentés számos politikai alapú helyzetértékelést tartalmaz, amely egy politikai testülettől tulajdonképpen nem meglepő. Ez azonban nem mentség arra a rengeteg valótlanságra és ténybeli tévedésre, ami a szövegben található.

Ami pedig az eljárást illeti, sokkal szerencsésebb lenne azonos szempontok és azonos mérce alapján megvizsgálni az összes tagállamban az alapértékek, az emberi jogok, a kisebbségek jogainak érvényesülését, mert ez a fajta pellengérre állítás csak politikai alapú támadásként értékelhető. Miért nem vizsgálják meg a kisebbségek jogainak érvényesülését Franciaországban vagy Romániában, a választási rendszer aránytalanságait az Egyesült Királyságban, a vallásszabadság érvényesülését Görögországban, a véleménynyilvánítás szabadságát Spanyolországban, vagy az igazságszolgáltatás politikától és titkosszolgálatoktól való függetlenségét Romániában? Egységes mérce és egyenlő elbánás nélkül ez az eljárás csak politikai célokat szolgál.